frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um meðhöndlun úrgangs númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og þrjú með síðari breytingum

úrgangi auk þess að stuðla að aukinni umhverfisvernd og öruggri meðhöndlun og eyðingu spilliefna og annars hættulegs úrgangs með frumvarpinu er meðal annars lagt til að bannað verði að flytja tiltekinn úrgang milli tiltekinna landa til förgunar og endurnýtingar lagt er til að umhverfisstofnun fái gjaldtökuheimild vegna umsýslu við tilkynningar og eftirlit lagastoð fyrir tilkynningarskyldu verði styrkt og reglur um upplýsingagjöf til umhverfisstofnunar verði hertar og útfærðar meginmarkmið reglugerðarinnar er að vernda umhverfið og tryggja að úrgangur sé meðhöndlaður á réttan hátt í því skyni leggur hún þá skyldu á aðildarríki að samræma reglur um flutning úrgangs og er frumvarpinu ætlað að veita lagastoð fyrir innleiðingu reglugerðarinnar í heild verður það gert með reglugerð þar sem e b reglugerðin er þýdd og tekin upp í heild sinni nefndin ræddi nokkuð þær reglugerðarheimildir sem kveðið er á um enda er gert ráð fyrir að þó nokkrar upplýsingar séu einungis í reglugerð til að mynda er í b lið þriðju greinar frumvarpsins kveðið á um að bannað sé að flytja tilteknar tegundir úrgangs milli tiltekinna landa í ákvæðinu er þó ekki tiltekið um hvaða lönd og úrgang er að ræða enda gert ráð fyrir að þessi atriði verði tilgreind í reglugerð í rauninni má segja sem svo að

upptalning á úrgangstegundum og löndum breytingar á efni viðaukans verður þá gerð með breytingu á reglugerð þeirri sem er lögunum til fyllingar þeim sjónarmiðum var komið á framfæri við nefndina að eðlilegt væri að ákvarðanir umhverfisstofnunar um hvort um vöru eða úrgang væri að ræða væru kæranlegar en þær munu samkvæmt þriðju málsgrein b liðar þriðju greinar frumvarpsins ekki sæta endurskoðun æðra stjórnvalds nefndin áréttar þá meginreglu stjórnsýsluréttar að ákvarðanir stjórnvalda séu kæranlegar og leggur því til breytingu á þessu nefndin telur þó veigamikil rök lúta að því að ákvarðanir umhverfisstofnunar fái gildi meðan kæra sé til meðferðar enda eru þær grundvöllur þess að hægt sé að grípa til nauðsynlegra ráðstafana og stöðva farm nefndin leggur því til að kæra á ákvörðun stofnunarinnar fresti ekki réttaráhrifum hennar þá voru nefndinni kynnt þau sjónarmið að þar sem umhverfisstofnun er tilgreindur eftirlitsaðili með úrgangi samkvæmt d lið þriðju greinar frumvarpsins gæti eftirlit stofnunarinnar skarast við eftirlit heilbrigðiseftirlita sveitarfélaganna sem taka á móti úrgangi og undirbúa hann til flutnings nefndin fékk þær upplýsingar frá ráðuneyti og umhverfisstofnun að eftirlitið sem mælt er fyrir um í frumvarpinu falli vel að þeim verkefnum sem stofnunin sinnir nú þegar og að það væri ekki sambærilegt því eftirliti sem sinnt er hjá sveitarfélögunum því telur nefndin skýrt að ekki verði um skörun að ræða og áréttar jafnframt að nánar verður kveðið á um eftirlit og sýnatöku í reglugerð nefndinni voru jafnframt kynnt þau sjónarmið að skýring hugtaksins framleiðandi úrgangs væri of rúm þar sem tiltekið er að um sé að ræða aðila sem veldur því að úrgangur myndast nefndin áréttar að þótt orðskýringin sé almenn sé gildissvið laganna afmarkað við meðhöndlun úrgangs það hugtak er svo nánar skilgreint í lögunum og telur nefndin því um skýrt afmarkaða merkingu að ræða kveðið er á um greiðslu kostnaðar vegna ólöglegs flutnings og við að taka úrgang til baka í g lið og h lið þriðju grein ekki virðist þó skilgreint nægilega hver sé tilkynnandi og telur nefndin hættu á misskilningi hvað þetta varðar nefndin áréttar að ákvæði sem þessi skuli vera skýr og leggur því til að bætt verði við frumvarpið skilgreiningu á tilkynnanda í samræmi við aðra grein reglugerðarinnar einnig voru gerðar athugasemdir við kostnaðarmat frumvarpsins þar sem miðað er við að tuttugu til þrjátíu farmar úrgangs séu fluttir úr landi á ári umsagnaraðili benti réttilega á að farmafjöldinn væri órökstuddur og ekki réttur nefndin fékk þær upplýsingar að fjárhæðir kostnaðarmatsins væru réttar en hins vegar væri villa í texta þess þannig miðar það við að á ári séu gerðar tuttugu til þrjátíu tilkynningar og fékkst sá fjöldi staðfestur hjá umhverfisstofnun stofnunin benti jafnframt á að fjöldi farma væri hins vegar meiri enda getur hver tilkynning gilt um fleiri en einn farm sé úrgangur í honum af sömu tegund nefndin leggur til þá breytingu að við frumvarpið bætist ákvæði sem aflétti stjórnskipulegum fyrirvara af reglugerðinni sem frumvarpinu er ætlað að innleiða í samræmi við skýrslu utanríkismálanefndar alþingis frá áttunda október tvö þúsund og átta að lokum leggur nefndin til breytingar til leiðréttingar á texta og vísunum milli greina

vigdís hauksdóttir steinunn valdís óskarsdóttir og birgitta jónsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta nefndarálit skrifa auk þeirrar sem hér stendur háttvirtir þingmenn atli gíslason birgir ármannsson valgerður bjarnadóttir guðfríður lilja grétarsdóttir og kristján þór júlíusson